Ich habe in meinem Taschenbuch ein Elf Punkte Programm formuliert, wie man jährlich 500 Millionen Euro an Steuergeldern einsparen kann. Jeder Bürger kann sich das gratis bei mir über die Website bestellen.